virðulegur forseti ég vil taka undir þakkir fyrir að fá tækifæri til að ræða þetta mál hérna í dag og langaði svona aðeins að beina sjónum að annarri umræðu sem við erum að ræða hérna í dag sem mig langaði aðeins að tengja við þetta þannig að við fengjum kannski aðeins stærri sýn af því ég sem tiltölulega nýr þingmaður og varaþingmaður hérna hef kannski ekki verið ofan í smáatriðum á þessari makríldeilu þó maður hafi nú heyrt af henni og sett sig inn í hana eins mikið og hægt er fær þetta mig aðeins til að hugsa um nýlega stefnu ríkisstjórnarinnar í samskiptum sínum við evrópu þar sem lagt er mikil og höfuðáhersla á að styrkja og efla samband okkar við noreg og þær þjóðir sem við eigum í samskiptum við innan e e s ég verð að segja að það að það eru vonbrigði að heyra af þessum málalyktum sérstaklega þar sem eins og ég hafði skilið þetta og fleiri hafa lýst hérna að noregur hafi staðið svolítið í vegi fyrir því að fara þær leiðir sem við lögðum áherslu á og betri hafi greinilega fengið þarna færeyinga með sér í lið til þess að klára þessi mál og augljóslega evrópusambandið líka það er auðvitað mikið áhyggjuefni að meira að segja færeyingar séu farnir að snúa við okkur baki ég spyr mig svona að því hvert við erum komin í okkar samskiptum við aðra

meira að kanadamönnum rússum eða kínverjum ég veit ekki alveg hvert við stefnum en mér finnst það frekar augljóst í mínum huga alla vega held ég að þetta sé mjög skýrt dæmi um það að það þurfi að dýpka verulega samskipti okkar við aðrar þjóðir í evrópu sérstaklega smáþjóðir við þurfum að koma okkar sjónarmiðum okkar sérstöðu betur á framfæri þar og gera öðrum ljóst hvaðan við erum að koma og hvað það er sem við erum að berjast fyrir sem á að vera mjög mikilvægur málstaður og ábyrgur málstaður sem eru sjálfbærar veiðar það hefur eitthvað verulega klikkað í þessu ferli ég tek undir það með örum sem hafa talað hér að það þurfi að fara ofan í það í utanríkismálanefnd og víðar eftir hvaða ferlum við erum að vinna ég mundi vilja fá frekari og betri skýringar á því bæði hjá utanríkisráðherra og sjávarútvegsráðherra hvort við höfum raunverulega sofið á verðinum og hvaða þýðingu það hefur fyrir okkur ég mundi alla vega vilja sjá það að þetta verði okkur einhvers konar lærdómur í því hvernig við getum gert hlutina betur og hvað upp á vantar það sem ég tel að upp á vanti sé að við stöndum raunverulega inn fyrir eins og í þessu máli að við stöndum betur að vígi inn fyrir eitthvað borð og þar ætti það við að vera evrópusambandið og þessi nýlega stefna ríkisstjórnarinnar um að halla sér nær þeim þjóðum sem standa með okkur í e e s þar hallar verulega á okkur þar erum við ein nánast með annarri sterkri stórþjóð sem eru norðmenn ég held að við gætum verið að ná betri niðurstöðu í svona málum með því að afla okkur styrks með öðrum smáþjóðum